Pe parcursul anului 2011, România și Bulgaria au dovedit prin măsurile și deciziile strategice luate că au capacitatea logistică și umană să asigure un nivel ridicat de securitate pe granița de est a Uniunii Europene și că au îndeplinit toate criteriile de aderare. A fost un efort financiar considerabil, dublat de acțiuni ferme de reformă instituțională și administrativă. Ne aflăm acum în situația ciudată în care, deși condițiile tehnice au fost îndeplinite, acestea reprezentând singurele condiții de aderare, integrarea este totuși amânată pe o perioadă nedeterminată. Consideră Consiliul că este drept să cerem aplicarea acestor criterii suplimentare de aderare a acestor state la acest moment? Regulile nu sunt făcute pentru a fi încălcate sau pentru a fi schimbate în timpul jocului, nici nu pot fi interpretate și folosite într un mod părtinitor.